Besedo! Ministrstvo, sekretar, kolegice in kolegi! Na začetku mnenja poslanske skupine Desus, ki predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je vložila poslanska skupina Nove Slovenija, naj izpostavim, da je prejšnja sestava poslank in poslancev opravila že lepo število ur razprav na to temo. Predlagatelj s tem zakonom tokrat že petič, bolj ali manj z isto vsebino, kaže na to, da ni pripravljen na dialog s socialnimi partnerji, niti ni pripravljen prisluhniti stroki. Zato predlagam, da naslednjič poskušamo iti po drugi poti. Tako pomemben zakon mora biti po naši oceni plod nekega konsenza najmanj med deležniki ekonomsko-socialnega sveta, če se že ne išče tudi širšega družbenega soglasja. Vse to se tu pogreša, zato je to prvi razlog, da poslanci Desus zakona tudi tokrat ne bomo podprli. Če nadaljujem zdaj nadaljnjimi vsebinskimi argumenti, pa je naše mnenje pri posameznih rešitvah, ki ji ponuja ta zakon, naslednje: dvojni status, kar pomeni uživanje pokojnine ob nadaljevanju delovne dobe aktivnosti, je po presoji poslanske skupine Desus primerno urejen samo tako, da imajo vsi upokojenci enake možnosti, ne glede, od kod prihajajo, iz espeja, iz podjetij, iz državne uprave in tako naprej. Po predlogu Nove Slovenije pa jih ne bi imeli. Po veljavni ureditvi so sedaj, po možnostih in pravicah, izenačene vse kategorije zavarovancev oziroma upokojencev. Tako imajo vsi, poudarjam vsi, ne samo podjetniki, ampak tudi delavci iz delovnega razmerja in ostali zavarovanci, možnost ostati polno delovno aktivni tudi po upokojitvi in hkrati prejemati dvajset procentov pokojnine. Enake obravnave so deležni vsi upokojenci, tudi če se zdajle upokojijo oziroma če se po upokojitvi ponovno reaktivirajo. To, kar poskuša uveljaviti Nova Slovenija, pa je nepravično, saj predlagajo možnost uživanja polne pokojnine samo in zgolj tistim zavarovancem oziroma upokojencem, ki opravljajo samostojno dejavnost. Kakšna koli druga možnost, kombinacija polnega zavarovanja iz naslova drugih zavarovanj, zavarovalnih podlag in prejemanja pokojnine, pa je onemogočena. Torej, če delavec po izpolnitvi pogojev za upokojitev želi še delati dalje, bo to sicer lahko storil, vendar ne bo prejemal niti dvajset odstotkov pokojnine. Medtem ko bo podjetnik ob polnem izvajanju svoje dejavnosti in pridobivanju dohodka lahko poleg polne plače prejemal še polno pokojnino. Želje, da bi Nova Slovenija ugodila eni skupini, ki jim daje prednost, je pripravljena pozabiti interese ostalih, to pa za poslansko skupino Desus ni sprejemljivo. Prepričani smo tudi, da bi omenjenemu predlogu zagotovo nasprotovalo tudi ustavno sodišče, ki mora skrbeti za enako obravnavo vseh državljanov in državljank. S predlaganimi spremembami bi po naši oceni torej uvedli ugodnejše obravnavanje zgolj ene kategorije zavarovancev ob hkratnem jemanju pravic vsem ostalim zavarovancev. V tem pa mi ne vidimo pravičnejše ter enotnejše ureditve, kar tudi predlagatelj želi doseči. Kar se tiče regresnih zahtevkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, smo prav tako že v naših preteklih stališčih izrazili mnenje, da je predlog tudi v tem delu nesprejemljiv, saj se preveč postavlja na eno stran, med katerimi so žal tudi slabi delodajalci in ki so v razmerju do delavca tako ali tako močnejša stranka. Predlog Nove Slovenije se postavlja v bran ekonomskim interesom, česar pa poslanke in poslanci stranke Desus, ki smo socialna stranka, ne moremo podpreti. Prav tako smo kritični do predloga zmanjšanja tako odgovornosti, kot do odškodninskega zneska zaradi tega, ker se se takim predlogom ne nazadnje izniči preventivna vloga sistema zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Bistvo preprečevanja poškodb zaposlenih je namreč ravno v tem, da se z grožnjo plačila odškodnine odvrača od morebitnih kršitev, predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Predlog je v tem delu v nasprotju tudi z logiko odškodninskopravnih razmerij, ki ima splošna načela že od nekdaj postavljena tako, da se za osebe, ki opravljajo dejavnost in so delodajalci, zahteva pač višja skrbnost, kot so za laične oseba oziroma posameznike. Zadnji argument proti predlagani ureditvi pa je, da bi prišlo do izpada sredstev, ki bi nastal zaradi predlagane spremembe, saj predlagatelj z novele zakona ni predlagal novega vira sredstev, s katerim naj bi se kril izpad sredstev v pokojninski blagajni. Kritje stroška, ki bi ga moral pokriti delodajalec, bi bilo torej potrebno kriti solidarnostno, kar pa pomeni, da bi razliko oziroma manko v pokojninski blagajni morali pokriti vsi zavarovanci ter državni proračun, mogoče tudi z zvišanjem prispevkov, kar pa tudi za delodajalce vsekakor ni sprejemljivo. Še glede tretje vsebinske točke tega predloga. Slednja se nanaša na spremembo pri štetju pokojninske dobe brez dokupa, torej dobe, ki je merodajna za izpolnitev pravice do polne starostne pokojnine za tiste, ki si plačujejo prostovoljne prispevke po datumu uveljavitve pokojninske reforme. Glede tega se, če beremo ustavno odločbo na to temo, odpirajo vprašanja neenake obravnave med tistimi, ki so pokojninsko dobil dejansko oddelali, in tistimi, ki je niso. Ne glede na to, da so tudi slednji vložili sredstva v ta namen. Bistvo reforme v letu dva tisoč dvanajst, katere, sotvorec je bil tudi predlagatelj te novele, je bilo, da je štirideset let dela dovolj za polno starostno upokojitev. Iz tega je izhajalo tudi ustavno sodišče, saj so sodniki zapisali, da je zdaj razlikovanjem pri priznavanju pravic ter določenjem ugodnejše upokojitve tistim, ki so dejansko delali, zadoščeno temeljnemu načelu obveznega zavarovanja. To je načelo odvisnosti pravic od plačanih prispevkov, saj se pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja priznavajo na podlagi minulega dela. Predlok Nove Slovenije pa poleg tega povzroča v tem delu dvom tudi za to, ker bi njihov predlog povzročil še dodatne razlike med tistimi, ki so dejansko bili brezposelni ves čas, po letu enaintridesetega dvanajstega dva tisoč dvanajst, in tistimi, ki bi sicer bili brezposelni, ampak so se nekako uspeli delovno aktivirati in so pozneje izgubili delo. Ne glede na to, pa finančne posledice tudi tukaj pri tej točki niso vrednotene. Seveda iz vsega povedanega sledi, da poslanska skupina Desus tudi tudi tudi tokrat ne bo podprla zakona oziroma bo glasovala proti sklepu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.